Panie Przewodniczący!

To jest absolutnie szczególnie ważne, istotne i bezwzględne do zrealizowania w instytucjach publicznych, a przede wszystkim tych, które reprezentują i są reprezentatywne dla społeczności. Natomiast problem jednak nie polega i nie dotyczy sektora publicznego, tylko sektora prywatnego, i ja ten problem rozumiem.

Mamy tu do czynienia z kwestią nienaruszalności prawa własności. Na to nakłada się problematyka autonomii państw w kreowaniu sytuacji prawnej we własnych krajach. To znowu z kolei wiąże się z zasadą proporcjonalności w ramach prawodawstwa Unii Europejskiej.